Walka z kryzysem nie musi oznaczać godzenia się na niższe standardy zatrudnienia, tak jak również mobilność nie musi oznaczać, że ci, którzy się przemieszczają, zarabiają mniej i pracują w gorszych warunkach. Dlatego też ta dyrektywa idzie oczywiście w dobrym kierunku, ale ,jak to było podkreślane, jest niewystarczająca.

zamawiana i oczekiwana. My zgłosiliśmy poprawki, które idą jeszcze dalej, i gdy dzisiaj Państwa słucham, to pewnie bylibyście bardziej zadowoleni, gdyby zostały one przyjęte, bo chodzi o to, żeby jeszcze dokładniej kontrolować i żeby wcześniej zgłaszać pracowników w tym momencie, kiedy jeszcze nie przyjechali do kraju, który przyjmuje ich do pracy.